Jesteśmy w unikalnym momencie, kiedy jeszcze możemy coś zmienić. Ja przyjechałem tutaj prosto z Majdanu, jeszcze w środku nocy byłem tam ze studentami. Mam takie poczucie, że nasza debata, wizyta pani Ashton i sygnały, które teraz popłyną, mogą przynosić konkretne skutki. Martwię się, że dyskutujemy tu o różnych sprawach, a ten centralny problem, problem wiz my mamy do tego prawo jako politycy w Parlamencie Europejskim nawet w naszej rezolucji jest gdzieś ukryty między zdaniami. Pierwsza rzecz, jaką możemy zrobić, to zwrócić się do studentów, do tej młodej Ukrainy i powiedzieć im, że drzwi dla nich indywidualnie są już otwarte i powiedzieć publicznie, że trzeba tylko kilku zmian w ustawodawstwie, i to może być za rok.

Dlaczego nie jesteśmy w stanie wydusić z siebie kilku prostych słów?

Zanim zasiądziemy przy ukraińskim stole okrągłym czy kwadratowym, zróbmy to, co powinniśmy zrobić jako politycy, wyślijmy jasny sygnał, że drzwi dla nich są otwarte.